Az egyik az az, hogy Ön is megemlékezett arról, hogy ez az első olyan egyezmény, amelyben az Európai Unió mint olyan is részes fél, illetve a jövőbeli jogszabályokat említette.